Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Albania ha compiuto progressi importanti negli ultimi anni, ma deve ancora completare un percorso di riforme. Penso all'adozione e alla riforma della Costituzione, che apre la strada ad una profonda e globale riforma della giustizia, la cui attuazione è essenziale per la lotta contro la corruzione e il consolidamento dello Stato di diritto. L'Albania deve completare rapidamente la revisione del codice elettorale, tenendo conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e rafforzando la trasparenza del finanziamento dei partiti e l'integrità dei procedimenti elettorali. Purtroppo, la corruzione resta elevata e diffusa in molti settori e continua a costituire un grave problema in Albania, erodendo la fiducia dei cittadini nelle pubbliche istituzioni. Sussistono ancora altre sfide chiave che riguardano lo smantellamento delle reti della criminalità organizzata e la necessità di rafforzare la protezione dei diritti umani e dei diritti delle minoranze, ma l'Albania è sulla buona strada per aderire all'Unione europea.